Pani Przewodnicząca! Pani Wysoka Przedstawiciel! Chciałem na początku powiedzieć, że bardzo dziękuję za obecność pani wysokiej przedstawiciel i również wielu osób na widowni. Wiem, że nie jest łatwo skupiać się na traktacie o handlu bronią, kiedy oczy całego świata są skupione na boiskach piłkarskich.

Handel bronią to jest coś, czym oczywiście musimy się zajmować w Unii Europejskiej, ale nie będziemy skuteczni, jeżeli nie będziemy współpracować z innymi państwami świata, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Rosja, itd.

Unia Europejska jest oczywiście producentem i eksporterem broni.

Oczywiście jest naturalne, że przedsiębiorstwa, firmy przemysłu zbrojeniowego starają się szukać rynków na zewnątrz i eksportować broń. Ale, tak jak podkreślało wielu mówców, prawo musi być przestrzegane. Musimy, tak jak mówiła przed chwilą pani posłanka Lösing, unikać sprzedaży broni do obszarów objętych konfliktami i musimy pilnować, aby ta broń nigdy nie była używana przeciwko ludności cywilnej i w sposób, który łamałby prawa człowieka.